Abgegebene Stimmen 718 Ungültige Stimmen 35 Abgegebene gültige Stimmen 683 Damit liegt die absolute Mehrheit, die notwendig ist, um im ersten Wahlgang gewählt zu werden, bei 342 Stimmen.

Frau Abgeordnete Stevens 77 Stimmen, Herrn Abgeordneten Tajani 274 Stimmen. Da kein Kandidat und keine Kandidatin die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hat, kommen wir zu einem zweiten Wahlgang. Falls es keine weitergehenden Bemerkungen gibt, gehe ich davon aus, dass die Kandidaturen des ersten Wahlganges aufrechterhalten werden.

Möchte jemand der genannten Kolleginnen und Kollegen seine bzw.

Das ist nicht der Fall. Dann bleibt es im zweiten Wahlgang bei allen angegebenen Kandidaturen. Nach unserer Geschäftsordnung ist es möglich, vor jedem Wahlgang auch weitere Kandidaturen einzureichen. Sollte also irgendjemand von Ihnen Lust verspüren, in einem zweiten Wahlgang zu kandidieren, kann der oder diejenige das tun.